Vážená pani barónka Ashtonová, všetkým nám je jasné, že krátko po vytvorení Vášho úradu nemôžeme od Vás očakávať, že budete riadiť rozsiahle bezpečnostné operácie v krízových oblastiach celého sveta. Na druhej strane z titulu vášho úradu máte už aj dnes rozsiahly priestor pre negociácie všade tam, kde Európska únia môže byť svojím názorom a politickým vplyvom užitočná. Jedným z problémov, ktorý sa priamo týka Európskej únie a kde je potrebné hľadať východiská citlivým rokovaním za okrúhlym stolom, je okupácia územia Európskej únie tureckou armádou na Cypre. Turecká republika je privilegovaným partnerom Európskej únie a navonok deklaruje aj istý záujem stať sa riadnym členom nášho európskeho zoskupenia. Preto som presvedčený, že práve pri riešení tohto zložitého problému, ktorého priamym účastníkom je Európska únia, môžete v plnej miere využiť potenciál, ktorý už dnes máte k dispozícii z titulu vašej funkcie.